Wenn man sich aber anschaut, was wirklich passiert ist, dann würde ich zu einer ganz anderen Bewertung kommen. Was ist passiert? Wir haben einen Vertrag noch weiter in Vorbereitung wir werden sehen, wo er endet. Einen Vertrag, der darauf zielt, dass existierende Verträge der Europäischen Union eingehalten werden, und diesen Vertrag siedelt man außerhalb der Europäischen Verträge an. Man schafft es auch noch, Demokratie im Zusammenhang mit diesem neuen Vertrag außerhalb der Verträge völlig an den Rand zu drängen. Wenn das ein Meisterstück ist, meine Damen und Herrn, dann weiß ich nicht, Herr Van Rompuy, Herr Barroso, ob ich Sie noch ernst nehmen kann. Ich halte Sie eigentlich politisch für sehr viel weiser als die Reden, die Sie heute über diesen letzten informellen Gipfel und seine Ergebnisse gehalten haben. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich das Ganze für eine politische Scharade halte. Ich glaube nicht, dass die Bürger darüber sehr vergnügt sind. Ich glaube, dass die Bürger mehr und mehr begreifen, dass sie mit dieser Scharade während der Gipfel betrogen werden. Was ist das größte Problem? Das größte Problem ist meiner Meinung nach, dass die Analyse hinter diesem ganzen Fiskalpakt heißt, die öffentlichen Schulden seien das größte und Hauptproblem in der Krise. Und so sehr ich mich auch bemühe, die Analyse der Krise zu verstehen ich komme nicht zu der gleichen Analyse. Aber dass wir uns nur noch um die Sanierung öffentlicher Haushalte streiten, das verschärft jetzt seit Jahr und Tag diese Krise. Und deswegen wirklich zu dem, was eigentlich hätte debattiert werden müssen Dieses Antirezessionsprogramm für die Länder in der Krise, wo ist das denn? Sie erzählen jetzt hier auch schon wieder Anekdoten über jobs and growth Ich habe erlebt, dass dieses ganze Kapitel als Randnotiz auf diesem Gipfel behandelt wurde, und ich kann doch noch lesen und rechnen.

Ich kann es nicht finden. Meine Damen und Herren, ein Blick nach Griechenland ein Blick nach Portugal. Die Ansteckungsgefahr muss doch jedem bewusst sein. Was braucht jetzt Griechenland? Einen Sparkommissar? Ein weiteres Horrorinstrument, erdacht von europäischen Technokraten, die schon die technische Regierung eingesetzt und einen Finanzfachmann an die Spitze der griechischen Regierung gebracht haben, einen Sparkommissar? Meiner Meinung nach brauchen die Griechen endlich eine ehrliche Analyse und ein ehrliches Bekenntnis zu einer besseren Zukunft. Da ist ein Antirezessionsprogramm dringend erforderlich. Wir wissen, im Infrastrukturbereich, im Energieinfrastrukturbereich wären die Programme eigentlich fertig, in die wir reingehen könnten. Da hätten wir europäische Unternehmen, die in Griechenland investieren würden. Wir reden über einen Sparkommissar, statt mit den Griechen über das Griechenland von morgen zu diskutieren, statt die Griechen zu ermutigen. Ich fand, das war ein Tiefpunkt, dass dann sozusagen unter ferner liefen auch noch einmal über Griechenland gesprochen wurde.

Wie mit den Noch Nicht Euro Ländern umgegangen wird, das müssen sie mir wirklich einmal unter vier Augen erklären!

Ich bin bestimmt nicht die engste Freundin von Donald Tusk. Er hat einen ganz anderen politischen Hintergrund als ich. Aber wenn es um Europa geht und darum, das Ganze zu denken und nicht die kleinkarierten Interessen der noch reichen europäischen Länder zu diskutieren, wenn es um das Ganze geht, dann finde ich, kann man sich an Donald Tusk ein Vorbild nehmen.